Rzeczywiście jest kłopot z europejską polityką bezpieczeństwa i obrony, ale wynika on, moim zdaniem, z tego, że jesteśmy nie na końcu drogi, tylko na jej początku. Sojusz Północnoatlantycki jest strukturą sprawdzoną, istniejącą wiele, wiele lat.

Zapraszam pana Van Ordena do przeczytania naszego dokumentu, dokumentu PPE, który ogłosiliśmy kilka dni temu, gdzie piszemy bardzo wyraźnie o tym, że chcemy za wszelką cenę unikać duplikacji między strukturami Unii i NATO i jesteśmy za jak najdalej idącą współpracą tych struktur.